par le refus catégorique d'appliquer les quotas.

Les mots ne manquent pas pour qualifier ce comportement, incompatible d'ailleurs avec les critères de Copenhague, auxquels les candidats à l'adhésion ont dû se conformer au moment de leur entrée dans l'Union.

Quelles initiatives et quelles réactions vous semblent les plus appropriées face à ce phénomène?